Lo que debemos hacer, creo, es mantener un único criterio y una única valoración de nuestros de nuestros comportamientos, de nuestra actitud y de nuestra exigencia democrática a nuestros propios Estados miembros, como a nuestros amigos, o en nuestras relaciones con terceros países en el caso de Turquía, muy especialmente. Es momento no de seguir como si todo fuera igual, no es business as usual no hay que seguir negociando el acceso simplemente. Hay que considerar el conjunto de la situación y tomar las decisiones oportunas con la serenidad, con la claridad, con la que la señora Mogherini lo está haciendo.